Jeden z jej liderów, pan Władimir Kozłow, został aresztowany, nie ma możliwości uczciwego procesu, ani nie ma adwokata.

Wczoraj rozmawiałem z ambasadorem Kazachstanu i z prokuratorem generalnym, a także ze świadkami tej tragedii i apelowałbym o trzy rzeczy po pierwsze o to, aby wesprzeć możliwość międzynarodowego procesu w sprawie tej tragedii w Żanaozen, gdzie zginęli ludzie. Wiem, że prokurator generalny Kazachstanu też będzie o to prosił. Po drugie chciałbym, aby poprzez działania dyplomatyczne zapewnić możliwość pomocy rodzinom ofiar. Wiele osób potrzebuje wsparcia. I po trzecie, aby starać się dyplomatycznie wpłynąć na to, by opozycja, jeżeli jest aresztowana, miała prawo do obrońców, aby te podstawowe prawa były zachowane.